Dziękuję Panie Przewodniczący!

przyjmuję z zadowoleniem ostateczną treść sprawozdania. Właściwa implementacja prawa unijnego w państwach członkowskich wiąże się też bezpośrednio z potrzebą tworzenia przejrzystych i zrozumiałych dla obywateli krajowych ram prawnych. Na poparcie zasługuje szczególnie propozycja wprowadzenia dodatkowych mechanizmów egzekwowania prawa unijnego przez państwa członkowskie, a także postulat Parlamentu odnośnie do wprowadzenia prawa procesowego w formie rozporządzenia na mocy art.

Chciałabym również podkreślić kluczową rolę systemu EU pilot jako metody rozpatrywania skarg na pierwszym etapie postępowania. Dzięki tej praktyce w 2010 r. 88 postępowań o uchybienia pochodzących z 18 państw uczestniczących w projekcie nie trafiło do Trybunału Sprawiedliwości, gdyż państwa członkowskie same skorygowały błędne regulacje. Komisja Europejska powinna jednak doprecyzować status EU pilot i rozszerzyć jego działanie na całą Unię, tak by był on pomocny jeszcze szerszej grupie obywateli.

28. rocznym sprawozdaniu z kontroli stosowania prawa wspólnotowego niepokoją jednak liczne opóźnienia w transpozycji prawa unijnego, co uniemożliwia z kolei obywatelom powoływanie się na nowe przepisy prawne. Dobrym rozwiązaniem jest zatem zastosowanie art.

Gratulując sprawozdawczyni, w pełni popieram sprawozdanie i dążenie do tego, aby wspólnotowe regulacje były jasne i przejrzyste, a tym samym bardziej przyjazne obywatelom. Pragnę zauważyć, iż to właśnie petycje składane przez obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego są głównym źródłem informacji o nieprzestrzeganiu prawa unijnego przez różne szczeble władz państw członkowskich. Są tym samym kluczowym mechanizmem łączącym obywateli, Parlament i Komisję. Petycje złożone do Parlamentu Europejskiego spowodowały wszczęcie postępowań o uchybienie zobowiązaniom w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, czy nieposzanowanie podstawowych wolności gwarantowanych w Karcie praw podstawowych. Dużo już zostało zrobione w tej kwestii, ale istnieje ciągła potrzeba ulepszania europejskiego systemu prawnego na wszystkich szczeblach, szczególnie tych lokalnych.